Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Ich begrüße das Bemühen, der Schwarzmeerstrategie neuen Schwung zu verleihen. Ich bin auch dankbar für die aufrichtige Bewertung des Status quo, nämlich dass wir uns nicht gerade gegenseitig auf die Schulter klopfen dürfen!

In diesem Raum werden die Weichen für die künftige energiepolitische Absicherung Europas gestellt! Stichworte sind Diversifizierung, Interkonnektivität sowie Versorgungssicherheit.

konkurrierende Projekte wie zum Beispiel South Stream. Die Region zwischen Schwarzem Meer und Kaspischem Meer, an der Schnittstelle zwischen Europa, dem Nahen und Mittleren Osten sowie Zentralasien ist auch durch offene und eingefrorene Konflikte geprägt.

Ich begrüße die Offensive, sich dieser Region verstärkt, konzentriert und professionell strategisch zu nähern!